Obecnie najistotniejszym źródłem nowych miejsc pracy staje się samozatrudnienie i rozwój własnej działalności.

Podstawą rozwoju małych firm jest ograniczenie biurokracji i obciążeń administracyjnych, a ponadto sprawny i przyjazny mechanizm kredytowania w fazach rozruchu nowopowstałego przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że właściwe uregulowanie tych kwestii wspomoże aktywizację zawodową, szczególnie młodych obywateli. Oczekuję, że Komisja zainicjuje działania informacyjne przede wszystkim w zakresie porad dotyczących potencjalnych przeszkód w wejściu na rynek, możliwości dofinansowania oraz krajowych rozbieżności prawnych. Promowanie nowoczesnych modeli biznesowych, jak usługi cyfrowe, to klucz do przyszłości.